Sie verändern das Gesicht der EU. Sie wollen mehr eigene Steuern erheben, und was passiert dann?

Und jetzt passiert noch Folgendes Solche Steuern haben die Tendenz, nie mehr aufzuhören.